Señor presidente, tras el reciente ataque del presidente Trump al acero y al aluminio, ahora le toca el turno a la aceituna española. La aceituna de mesa es un sector estratégico para España, en especial para Andalucía y Extremadura.

Posiblemente, en un futuro próximo, sucederá lo mismo con cualquier otro producto al que los Estados Unidos consideren una amenaza. Por eso, la Comisión tiene que dar una respuesta sólida, contundente, que proteja la actividad de la industria agroalimentaria y, sobre todo, a las familias y a los pequeños productores, a las cooperativas agrarias y a los trabajadores y a las trabajadoras.